Ja się oczywiście przyłączam do gratulacji dla pana posła Millán Mona, to jest rzeczywiście dobre, dobrze wyważone i ważne sprawozdanie, tak ważne, jak stosunki transatlantyckie. I oczywiście osią tych stosunków i najważniejszym elementem tych stosunków są relacje między Unią Europejską, państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi.

Łączy nas jeszcze jedna ważna rzecz odpowiedzialność, jaką wspólnie ponosimy my, Unia Europejska, i Stany Zjednoczone za bezpieczeństwo na świecie.

Tego procesu, który może być najważniejszym procesem we współczesnym świecie.